En hij gaat straks naar meer dan 200 procent van het bruto nationaal product.

Twee, een echt sociaal beleid voor Griekenland betekent schuldafschrijving. En een echt sociaal beleid voor Griekenland betekent in de EU blijven want dan kunnen ze van de EU fondsen blijven profiteren.